Gospodine predsjedniče, podržavajući odredbe o izbjegavanju i smanjenju neželjenog ulova na minimum, naglašavam da je u provedbi ovih mjera potrebno posebno osnažiti specifičnost ribolova na Jadranu i Mediteranu. Ovdje je riječ o ribolovu koji iskorištava velik broj vrsta bez jedinstvenog ciljanog ribljeg fonda te je zato teže selektivno loviti. Vezano uz zajedničku organizaciju tržišta, podržavam predloženo osnaživanje prava proizvođačkih organizacija, ali još jednom želim da se uzme u obzir činjenica da proizvođačke organizacije nisu čest oblik na Mediteranu. Iako ih nalazimo u Italiji i Grčkoj, njihova funkcija nije jednaka onima u sjevernim zemljama. U Hrvatskoj su ribarske zadruge tipičan oblik organizacije proizvođača, osnovane s ciljem poboljšanja uvjeta rada članova. Budući da organizacije proizvođača predstavljaju glavni kanal za provođenje mjera zajedničke organizacije tržišta, vidljivo je da zadruge na primjer u Hrvatskoj nemaju na raspolaganju jednake instrumente. Kako bi se ostvario puni potencijal korisnih mjera predloženih u oba izvješća, potrebno je uzeti u obzir i razlike među članicama pa vjerujem da će se spomenute odredbe prilagoditi navedenim primjerima.